frú forseti ég mæli hér fyrir máli sem margir í kvikmyndagreininni hafa beðið lengi eftir þetta frumvarp sem er þingskjal sex hundruð níutíu og eins og er fjögur hundruð og sjöunda mál þingsins felur í sér breytingar á lögum sem nú gilda um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á íslandi þau lög voru sett nítján hundruð níutíu og níu númer fjörutíu og þrjú þessi breyting sem ég legg til með þessu frumvarpi felur það í sér

laganna hækkar úr fjórtán prósent í tuttugu prósent markmiðið með þessari breytingu er að sjálfsögðu sú að jafna samkeppnisstöðu íslensks kvikmyndaiðnaðar gagnvart sambærilegri starfsemi í öðrum ríkjum ekki síst öðrum evrópuríkjum til dæmis írlandi í þeirri von að skapa atvinnu fyrir kvikmyndaframleiðendur hér á landi og ýmsa þjónustustarfsemi sem tengist gerð kvikmynda á íslandi þessum lögum hefur áður verið breytt það var gert árið tvö þúsund og sex með lögum númer hundrað fimmtíu og níu sem tóku gildi á síðasta degi þess árs þá var endurgreiðsluhlutfall laganna hækkað úr tólf prósent í fjórtán prósent menn bundu við þá hækkun töluverðar vonir um að hún yrði til þess að laða að fleiri erlend kvikmyndaverkefni frá því er skemmst að segja að sú hækkun sem einungis var tvö prósent náði ekki tilætluðum árangri erlendum verkefnum hér á landi í kvikmyndagreininni hefur ekki fjölgað frá því sú breyting tók gildi í árslok tvö þúsund og sex þau erlendu verkefni sem fengið hafa endurgreiðslu í krafti lagabreytingarinnar eru fá og þau eru ekki stór í sniðum staðreyndin er einfaldlega sú að samkeppnisstaðan hefur versnað það hefur birst í því að þau ríki sem við erum að keppa við um að fá verkefni til sín hafa farið

slóð og hækkað hlutfallið töluvert umfram það sem er enn í gildi á íslandi það er fjórtán prósent það er álit ákaflega margra sem að hafa skoðað þessi mál að það sé mjög eftirsóknarvert að skjóta sterkari stoðum undir kvikmyndaiðnaðinn og efla þannig möguleika okkar á að skapa tekjur fyrir þjóðarbúið og besta leiðin til þess er sú sem hér er farin það er bæði mál þeirra sem greininni tengjast og sömuleiðis fjárfestingarstofu sem er samstarfsverkefni iðnaðarráðuneytisins og útflutningsráðs þar hafa menn skoðað þetta og komist að þeirri niðurstöðu að það sé mjög brýnt að fara þessa leið við sem höfum fylgst með kvikmyndaiðnaði á íslandi eins og kvikmyndaráðherra ber við vitum að það hefur skapast ákaflega mikil þekking á kvikmyndagerð og sömuleiðis allri þjónustu sem henni tengist hér á íslandi í þekkingu felast alltaf verðmæti og í mikilli þekkingu mikil verðmæti og það er þessi þekking og reynsla íslenskra kvikmyndagerðarmanna sem ásamt íslenskri náttúru sem er einstök og allt öðruvísi heldur en náttúran í flestum öðrum löndum eiga að geta sameiginlega skapað sóknarfæri á sviði kvikmyndagerðar það þarf auðvitað fleira að koma til heldur en bara þessi þekking sem ég nefndi hér áðan eða hin einstaka náttúra íslendinga til þess að erlendir kvikmyndaframleiðendur ákveða að leggja sína leið til íslands samanburðurinn sem gerður hefur verið við önnur lönd bendir til þess að samkeppnisstaðan hafi versnað að því leyti að endurgreiðsluhlutfallið hér sé of lágt til þess að það dugi til að fyrirtækin ákveði að velja ísland það er með hliðsjón af því sem ég hef lagt það til í ríkisstjórn og ríkisstjórn samþykkt með þessu frumvarpi að hlutfallið verði hækkað mjög verulega eða í tuttugu prósent ég tel rétt að minna á það frú forseti að núgildandi lög um endurgreiðslur til kvikmyndagerðar eru tímabundin og gilda einungis til ársloka tvö þúsund og ellefu og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér er innan úr greininni er líklegt að þegar á árinu tvö þúsund og ellefu verði komin nokkur reynsla á hvort hækkunin á hlutfallinu í tuttugu prósent skili þeim árangri sem ætlast er til þetta felur að sjálfsögðu í sér ríkisstyrk samkvæmt þeim reglum sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu breytingar á lögunum þarf þess vegna að tilkynna til eftirlitsstofnunar efta og þær verða að hljóta samþykki þeirrar stofnunar hins vegar er ég þeirrar skoðunar að það samþykkti muni auðveldlega verða veitt vegna þess ef ég skoða kerfið sem búið er að koma á í evrópu þá blasir það við að þar hafa lönd farið svipaða leið og íslendingar munu fara verði þetta frumvarp mitt samþykkt það er til dæmis í bretlandi búið að koma upp endurgreiðslukerfi sem býður kvikmyndagerðarmönnum eftir eðli mynda og starfsins sem þeir inna af höndum

prósent og upp í tuttugu og fimm prósent nágrannaland breta og vinir og frændur okkar írland hefur frá fyrsta mars síðastliðnum hækkað sína endurgreiðslu sem var komin í tuttugu prósent upp í tuttugu og átta prósent þannig að það ætti ekki að verða erfitt fyrir okkur að fá samþykki eftirlitsstofnunar efta við tuttugu prósent styrk ég get þess líka að ungverjaland hefur um fimm ára skeið boðið upp á tuttugu prósent endurgreiðslu í ungverjalandi og ég veit að frú forseta þætti það fengur að heyra að á þeim tíma þá hefur velta kvikmyndaiðnaðarins í ungverjalandi tífaldast frú forseti ég er ekki að halda því fram að samþykkt þessa frumvarp feli það í sér að velta íslensks kvikmyndaiðnaðar muni tífaldast en sannarlega gefur reynsla ungverja okkur tilefni til þess að hafa sterkar væntingar til þess að breytingin sem hér er lögð til muni leiða til þess að velta greinarinnar aukist töluvert ég er alveg sannfærður um það að til dæmis háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir sem hefur stutt þetta frumvarp í sínum þingflokki hún yrði mér sammála um það ég hef rakið hér ýmsa kosti íslands sem kvikmyndalands og veit að hæstvirtur dómsmálaráðherra er mér líka örugglega sammála um það sem gamall og nýr kvikmyndaunnandi að það er samt þannig að ísland er af ýmsum ástæðum óhagkvæmt land landfræðilega íslands gerir það að verkum að fyrir marga er ísland afskekkt eyja í miðju atlantshafinu og það er dýrt að flytja aðföng hingað og vegna smæðar markaðarins og þess hversu dýrt er að framleiða kvikmyndir þá þarf einmitt íslensk kvikmyndagerð á stórum erlendum verkefnum að halda til þess að styrkja þau framleiðslusvið sem

þau stuðla að nýliðun á hinum ýmsu sviðum og skapa vitaskuld fleiri verkefni sem margvísleg þjónustufyrirtæki sem tengjast kvikmyndaiðnaðinum vinna og sinna þannig má segja að frumvarp af þessu tagi yrði til þess að styrkja svona öll þau svið og hina almennu þjónustu við kvikmyndageirann á íslandi og kvikmyndaverkefni eru ekki bara góð og drjúg til að skapa atvinnu innan sjálfs kvikmyndageirans þau eru líka ákaflega vel fallin til þess að styrkja innviði ýmissa annarra þjónustugreina eins og verslunar og ferðaþjónustu upphæðirnar sem skila sér til tengdra en þó eðlisóskyldra geira atvinnulífsins af þessum sökum hlaupa oft í tengslum við hafa lönd eða ákveðin svæði beinlínis gert út á kvikmyndaiðnaðinn til þess að skapa ný störf skapa atvinnu og laða að sér nýjar greinar þegar hefðbundnar greinar hafa látið undan síga það er frægt dæmi til dæmis í detroit í bandaríkjunum þar sem bílaiðnaðurinn fór með himinskautum áratugum saman að þegar hann dró saman seglin þá gripu yfirvöld þar til þess ráðs að bjóða fjörutíu prósent endurgreiðslu til þess að skapa fleiri störf innan kvikmyndaiðnaðarins og auðvitað hafði það alveg gríðarlega sterk áhrif við megum heldur ekki gleyma hinu að erlendar kvikmyndir sem teknar eru á íslandi hafa gríðarlegt kynningargildi fyrir ísland það er vel þekkt að þegar hér hafa komið stór kvikmyndaverkefni þar sem auðsætt er að íslensk náttúra og jafnvel íslensk menning leika stór hlutverk að í kjölfar þeirra þá hefur ferðamennska til íslands og áhugi á íslandi snöggtum aukist þannig að stóru kvikmyndirnar sem hér hafa verið gerðar af erlendum fyrirtækjum ná augum almennings úti í hinum stóra heimi og sökum þess að þá verður kynning á íslandi sem þarf á því að halda eins og orðspor þess hefur nú farið í kjölfar bankahrunsins mun öflugri og meiri en það er auðvitað svo eins og fyrrum kvikmyndaendurgreiðsluráðherra veit að til þess að kerfið gangi upp og sé hagkvæmt þá verða auðvitað tekjur ríkisins að vera meiri heldur en það sem er greitt út í formi endurgreiðslunnar og þegar verkefni eru skoðuð sem hafa þegar fengið endurgreiðslu frá ríkinu í krafti gildandi laga þá kemur það berlega í ljós að þau hafa verið að skila hagnaði til ríkisins svo sem í formi staðgreiðslu tryggingagjalds og virðisaukaskatts sem er umfram þennan styrk það er það jákvæða í málinu ég hef látið skoða sérstaklega tiltekin verkefni út frá þeirri forsendu að endurgreiðslan væri tuttugu prósent og í ljós kemur að ríkið er samt sem áður enn að sýna hagnað frú forseti ég tel því að ég hafi fært ákaflega sterk rök fyrir því að það sé heppilegt og viðeigandi og tímabært að breyta lögunum með þessum hætti að hækka endurgreiðsluhlutfallið úr fjórtán prósent í tuttugu prósent og vænti þess auðvitað að þeir áhugasömu þingmenn sem hlýða hér á mál mitt ég er ekki beinlínis að biðja þá um að ljósta höndum saman af fögnuði en að þeir að minnsta kosti styðji það þegar til kastanna kemur og stykkisins og atkvæðagreiðslunnar